Signor Presidente, onorevoli colleghi, il popolo vuole la caduta del regime, è il canto di protesta che risuona per le strade di Khartoum, tra il rimbombo degli spari e il rumore metallico che accompagnano i gas lacrimogeni. A intonarlo migliaia di cittadini sudanesi, scesi in piazza il 19 dicembre per chiedere un cambiamento vero per il loro paese, a partire dalle dimissioni del loro presidente. Da quel momento solo il caos. Non solo forze di polizia, ma addirittura servizi di intelligence e squadre paramilitari, sguinzagliate brutalmente contro manifestanti e semplici cittadini. Il bilancio è tragico 45 morti, 816 le persone arrestate in sole tre settimane. Tutto questo per difendere un unico uomo, un dittatore sanguinario, al potere da oltre trent'anni, Omar al Bashir. Ma c'è di più, quest'uomo, sulla cui testa pende un mandato di cattura per genocidio e crimini contro l'umanità in Darfur, sta cercando di emendare la Costituzione per togliere ogni residuo limite al suo mandato, in vista delle prossime elezioni del 2020. Chiediamo al governo sudanese di rilasciare in modo incondizionato tutti i manifestanti, Salih Osman, premio Sacharov del 2007, e i 23 giovani studenti universitari di origine darfuriana, arrestati il 23 dicembre. All'Alto rappresentante, a tutta l'Unione chiediamo di utilizzare veramente ogni forma di pressione economica, commerciale e politica per fare quindi la giusta pressione che serve a fermare questo ignobile massacro.